Comisia a întocmit deja o listă a țărilor care vor deveni parteneri privilegiați pentru negocierea primelor acorduri de investiții Canada, China, India, Mercosur, Rusia și Singapore. Invităm Comisia, Parlamentul și statele membre să elaboreze o politică de investiții coerentă și integrată, care să promoveze investiții de înaltă calitate și care să aibă o contribuție pozitivă la progresele economice și la dezvoltarea durabilă pe plan mondial. Solicităm ca viitoarea politică a Uniunii Europene să promoveze investițiile durabile, care respectă mediul și care încurajează condiții de muncă adecvate în întreprinderile vizate de investiții. Solicităm Comisiei să asigure reciprocitatea în momentul negocierii accesului pe piață cu principalii săi parteneri comerciali din țările dezvoltate și principalele economii emergente. Dnă președinte, în calitate de raportor pentru acordurile dintre Uniunea Europeană și terțe țări, precum Canada și Brazilia, privind transportul aerian, aș dori să îl întreb pe dl raportor și pe dna comisar cum se va asigura legătura dintre accesul progresiv la piață și la